Joči. Še enkrat lep pozdrav vsem! In tudi vsem prisotnim zgoraj na balkonu! predlog zakona o gospodinjskem dodatku naslavlja pereč problem, o katerem je v zadnjih letih veliko govora. Gre za priznanje skrbstvenega oziroma reproduktivnega dela, ki je najpogosteje razlog za revščino žensk v starosti, saj vpliva na njihove zaposlitvene kariere. Kljub temu, da predlog, kljub temu da, da ta predlog naslavlja aktualen problem, je ponujena rešitev v obliki pred, predloga zakona o gospodinjskem dodatku ni ustrezna z več vidikov. Kategorija starejših žensk je med najbolj ranljivimi skupinami. Izpostavljena višjim tveganjem za revščino in socialno izključenost. Podatki za Slovenijo kažejo, da je stopnja tveganja za revščino za ženske v vseh starostnih obdobjih višja kot tista pri moških. Razkorak s starostjo še narašča, sploh pa se razlike pokažejo po šestdesetem letu starosti. To je povezano s s pokojninami in ženskimi delunimi, delovnimi zgodovinami, vključenosti v plačano delo. Zaradi plačne vrzeli v aktivni delovni dobi ženske po prenehanju dela prejemajo nižje pokojnine. V EU lahko razlike v pokojninah med moškimi in ženska, in ženskami segajo tudi do petinštirideset procentov. Slovenska pokojninska vrzel med spoloma je v letu dva tisoč dvanajst znašala štiriindvajset procentov. Za Slovenijo tudi velja, da je pokojninska vrzel med spoloma večja kot v večini držav EU. V večini vzhodnoevropskih držav je odstotek pokojninske vrzeli nižji od šestnajst procentov. Na socialni položaj v starosti vplivajo izobrazba, zaposlitev in usklajevanje delovnega in zasebnega življenja, kamor štejemo predvsem distribucijo skrbstvenega oziroma reproduktivnega dela v zasebnosti. Kljub višji izobrazbi žensk je stopnja zaposlenosti žensk nižja. Ženske pa prevladujejo v v slabše plačanih poklicnih skupinah. Pomembno je, kako se te prečnice v življenju ženske prepletajo. Naj se povrnem na predlog zakona, za katerega Levica meni, da je neustrezen z več gledišč. Prvič, naziv dodatka gospodinjski dodatek ni primeren. Žensk po p po petinšestdesetem letu z najnižjimi prejemki ni ustrezno zreducirati na kategorijo dodatka, ki izvira iz spolne neenakosti in na neenaki delitvi dela med spoloma. Utemeljitev predloga je nazadnjaška. Se uporablja argument domestifikacije žensk in spolno pristranske delitve dela ter spolno slepa, namreč gospodinjijo tudi, lahko tudi moški. Predlog spregleda vse tiste moške, ki so ravno tako prekinjali svojo zaposlitveno, zaposlitveno kariero, da so negovali svojca ali gospodinjili. ženske in moški, ki nimajo polne delovne dobe, izpadejo iz minimuma petsto evrov mesečne pokojnine, drugi člen. Problematična je tudi starostna meja petinšestdesetih let, spet se nanaša da drugi člen, ker se ženske, prav tako tudi moški, lahko upokojujejo pred to starostno mejo. Pogoj je najmanj trideset let stalnega bivanja v Republiki Sloveniji, se nanaša na četrti člen, je nacionalističen, saj ima intenco preprečiti, da bi pravico do socialnega dodatka dobile tudi druge ženske izven ozko zamejenih pogojev, na primer migrantka, in popolnoma spregleda, da so ljudje in sodobne družbe mobilni, in da in da bo mobilnost v bodoče še naraščala. V utemeljitvi se navaja, da bi z uvedbo gospodinjskega dodatka odpadel del financiranja NVO, katerih obsek in delovanje se neupravičeno širi ravno zaradi tega, ker zadeva ni sistemsko rešena. Ta razlaga je vidno usmerjanje proti nevladnemu sektorju in zanika njegovi talni pomen za funkcionalnost demokracije. Nejasna je tudi namera, da bi ob dopustni finančni zmožnosti države gospodinjski dodatek razširili in uvedli tudi univerzalni gospodinjski dodatek. V Levici ugotavljamo, da predlog naslavlja problem, ki je ki je akuten in se ga je potrebno lotiti. Podpiramo pobudo odpiranja vprašanja o revščini starejše generacije, zlasti žensk, ter revščini upokojencev in upokojenk. Vendar menimo, da bi to področje moralo biti urejeno sistematično kot univerzalna shema, ki zajema celotno ranljivo populacijo brez diskriminatornih ločnic. Upravičenost pa je odvisna od, od socialnega položaja posameznikov in posameznic. Revščina v starosti je posledica celotnega življenjskega poteka in je akumulacija neenakosti skozi vse življenje. Stopnja tveganja revščine je bila leta dva tisoč sedemnajst za ženske nad šestdeset let devetnajstcelapetodstotna, za moške pa enajstcela- osemodstotna. V Sloveniji se s problemom visoke stopnje tveganja revščine pri starejših ženskah neuspešno spopadamo, ker ne uveljavljamo ukrepov za zmanjševanje stopnje revščine prebivalstve prebivalstva in zmanjševanja neenakosti med moškimi in ženskami. Problem je potrebno nasloviti z vidika družbene pravičnosti in enakosti. Z obnovo kapitalizma je prihaja v državah nekdane, nekdanjega socializma in retradicionalizacije družbe in ponovne patriarirhizacije, ki vodi v večanje neenakosti med spoloma, zlasti v škodo žensk. S krhanjem socialne države naraščajo bremena, k ki jih v gospodinjstvo in v skrbstveno oziroma reproduktivnem delu nosijo zlasti ženske. Na področju reševanja družbene problematike revščine se v Levici zavzemamo za pravično socialno, skrbstveno in pokojninsko politiko, predvsem v razmerju statistično najrevnejše nacionalne populacije žensk po pe po petinšestdesetem letu starosti. V Levici opozarjamo na pomen celovitega reševanja te problematike in neuspešnosti parcialnih ukrepov. Ukrep bi moral biti bolj univerzalen in vključujoč. Problematično je uvajati dodatke, ki temeljijo na spolno specifičnih ideologijah in vztrajajo na spolni delitvi dela. Glede na vse navedeno v Levici do predloga zakona v taki obliki ne moremo podpreti. Hvala.